Hay que criticar a Israel, China o Marruecos como lo hacemos, con toda justicia, ante vulneraciones de derechos en Cuba, Venezuela u Honduras y, una vez más, no lo hemos hecho y está en juego nuestra credibilidad en el mundo y en Europa. Y hablando de derechos fundamentales, ni como europea ni como vasca puedo eludir que ETA anunció ayer un alto el fuego, pero no ha dado el paso que esperábamos. Queremos que el cese de sus actividades sea definitivo y que pueda verificarse por terceros independientes. Queremos oírle renunciar para siempre a la violencia y que reconozca el daño causado. El futuro de Euskadi está solo en manos de la sociedad vasca y sus representantes elegidos democráticamente. Les pido que, desde este Parlamento, exijamos estos mínimos a ETA y para ello trabajaré en las iniciativas que correspondan.